Je fais partie de ceux qui auraient préféré l'interdiction de ces fameux CNAV compte tenu du risque systémique et de ce qu'ils représentent pour ce système bancaire de l'ombre.